Herr Präsident, Frau Vizepräsdentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Monaten haben wir mit großer Hoffnung, mit Bewunderung nach Ägypten geschaut, und ich selbst habe Anfang März mit vielen jungen Menschen auf dem Tahrir Platz sprechen können. Es war ein Aufbruch zur Freiheit, zur Verteidigung der Würde des Menschen, der Menschenrechte und der Demokratie, und heute schauen wir doch mit Sorge nach Ägypten. Wenn wir zur Kenntnis nehmen müssen, wie Lady Ashton es gerade gesagt hat, dass viele Kopten und Christen umgekommen sind, möglicherweise sogar ermordet wurden, dann muss uns das mit großer Sorge erfüllen. Wir müssen den Ländern der Arabischen Revolution, der Rebellion zurufen Schützt eure Minderheiten, denn wenn die Minderheiten nicht geschützt werden, dann richtet es sich am Ende gegen eure eigene Freiheit.

Alle, die Gewalt geübt haben, müssen dafür bestraft werden.

Sicher ist er auch ein Mann, der in der Nähe dieses verbrecherischen Systems von Präsident Assad, der zurücktreten sollte, anzusiedeln ist.